Bardzo się cieszę, że uznała Pani ten program Connecting Europe za bardzo ważny. Był to fundusz, który dobrze służy integracji i modernizacji infrastruktury w Unii Europejskiej. Pytanie o jego przyszłość po roku 2020 to tak naprawdę pytanie o przyszłość sieci transeuropejskich i związanych z nimi projektów regionalnych. Kluczowy element tego przedsięwzięcia europejskie korytarze transportowe wciąż jest nieukończony. Niezbędne jest nie tylko stabilne finansowanie tego projektu w kolejnej perspektywie budżetowej, ale także zwiększenie nakładów na inwestycje między innymi w obszarze transportu śródlądowego. Stoją przed nami też nowe wyzwania, na które potrzebne są środki rzeczywiste a nie tylko pozorne przejście na niskoemisyjne środki transportu, rozwój autonomicznej mobilności oraz cały pakiet ambitnych celów jakie Komisja stawia sobie w trzeciej części pakietu mobilności.

architektury finansowania inwestycji infrastrukturalnych, która może być poważnie zagrożona przez drastyczne cięcia w polityce spójności. Instrument Łącząc Europę nie może paść ofiarą tej samej polityki oszczędności. Innymi słowy więcej pieniędzy, Pani Komisarz.